Plně si uvědomujeme a potvrzuji, že je mnoho francouzských firem, které konkrétně využívají jak nerostné bohatství, tak pracovní sílu v Mali.